Avšak v praxi majú ženy menšiu šancu aj pri zakladaní, respektíve prevádzke malých a stredných podnikov. Ženy tiež narážajú na prekážky pri prístupe k informačnej podpore a finančným a technologickým nástrojom a službám, ktoré často obmedzujú ich možnosti rozširovať svoje podnikanie a uchádzať sa napríklad aj o vládne, či samosprávne objednávky. Je dôležité uznať, že pracovné a podnikateľské schopnosti žien sú pre nás dôležité a sú dôležité pre celú spoločnosť, a tým by sme posilňovali aj ich postavenie. Nielen, že to ženy povzbudí prenikať do sveta podnikania, ale vhodne realizovanými krokmi by sme mohli zabezpečiť pre ženy skutočne rovnoprávne podmienky a odstrániť rodovú diskrimináciu.